Monsieur le Président, c'est tout d'abord un hommage appuyé que nous devrions rendre aux forces armées, ainsi qu'aux civils camerounais engagés dans une lutte sans merci contre Boko Haram,. Dd'autant que ce combat résolu contre le terrorisme, le Cameroun l'aura porté bien au delà de ses propres frontières, dans le cadre du partenariat transsaharien, puis au sein de la force multinationale mixte. Et c'est en dépit d'une situation intérieure très difficile qu'il a longtemps accueilli des milliers de réfugiés nigérians fuyant la barbarie islamiste.

Ce pays, gage de stabilité dans une région tiraillée par des tensions multiples, se prête mal aux simplifications outrancières. Tout d'abord, parce que les dissensions entre anglophones et francophones sont moins le fait d'antagonismes profonds que d'intérêts économiques bien compris.

Ensuite, parce que des réformes considérables ont été consenties par le gouvernement camerounais, je pense bien sûr à la commission pour le bilinguisme et le multiculturalisme, à l'ouverture élargie, au droit anglo saxon au sein de la Cour suprême comme de l'École Nationale nationale d'Administration d'administration et de magistrature ou, enfin, au recrutement de professeurs bilingues. Du reste, la société camerounaise plurielle ne saurait se définir par cet unique clivage.